Hoy el delta ha perdido más de ocho millones de metros cuadrados de terreno y, durante el temporal, el agua marina ha penetrado más de tres kilómetros tierra adentro.